Považujem preto za nevyhnutné prijať transparentný právny rámec, ktorý zabezpečí oveľa spravodlivejšie podmienky v celosvetovom reťazci počínajúc výrobcami cez sprostredkovateľov a vývozcov až po konečných spotrebiteľov. Trvalo udržateľný svetový obchod s kakaom musí stáť vo všetkých fázach reťazca na princípoch ekonomickej životaschopnosti a zároveň na rešpektovaní sociálnych a environmentálnych noriem. Z tohto dôvodu som presvedčený, že spravodlivé ceny kakaa a s nimi súvisiace spravodlivé výnosy predovšetkým pre výrobcov, ktorými sú často malí poľnohospodári v rozvojových krajinách, napomôžu riešeniu problematiky, ako aj riešeniu otázky nespravodlivej práce detí, ktoré sú v tomto sektore zneužívané.